Wstrzymałam się od głosu, ponieważ rozwiązania przyjęte w sprawozdaniu, które nazywa się racjonalne pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycje niskoemisyjne, ograniczają możliwość finansowania w ramach mechanizmów kompensacyjnych inwestycji opartych na paliwach kopalnych, nawet takich, które są efektywne ekonomicznie i charakteryzują się niską emisyjnością.

My proponujemy rozwiązania polegające na inwestowaniu w nowoczesne technologie węglowe, które dadzą realną szansę na obniżenie emisji zanieczyszczającej środowisko. Ponadto reforma ETS ingeruje w prawo państw członkowskich do decydowania o miksie energetycznym, a prawo to powinno zgodnie z traktatami pozostać wyłączną kompetencją państw członkowskich.